virðulega frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali númer hundrað áttatíu og fjögur en þar er um að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex um lax og silungsveiði með síðari breytingum með frumvarpi þessu er gerð tillaga um tvær minni háttar breytingar á lögum um lax og silungsveiði annars vegar er lagt til að kveðið verði á um atkvæðisrétt eigenda eyðijarða á fundum veiðifélaga en fyrir mistök féll sá réttur niður við setningu gildandi lax og silungsveiðilaga

hins vegar er lagt til að kveðið verði á um refsingu vegna þeirrar háttsemi að hefja framkvæmdir í eða við veiðivatn sem áhrif getur haft á fiskigengd þess afkomu fiskstofna aðstæður til veiði eða lífríki vatnsins að öðru leyti án þess að leyfis til framkvæmdar hafi verið aflað hjá fiskistofu samkvæmt fyrstu málsgrein þrítugustu og þriðju grein laganna sjálfsagt er að slík framkoma verði látin varða refsingu þetta eru tvö einföld atriði frú forseti en þó eru mjög mikilvæg að komi inn í lögin sem voru samþykkt eins á eg segi árið tvö þúsund og sex en eþssi atriði

kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins en þar segir að verði frumvarp þetta óbreytt að lögum verði ekki séð að það muni hafa í för með sér aukinn kostnað eða útgjöld fyrir ríkissjóð enda er hérna fyrst og fremst um tilteknar leiðréttingar á gildandi lögum að